að hér virðast vera sérstakar innvígðar klíkur sem með sérstökum sendingum og samráði er ætlað að leggja línur um málsmeðferð og á það lagt mat hvort til dæmis fjármálaráðherra vilji gefa samþykki sitt fyrir því að til þess bærar stofnanir fái mál til meðferðar sagt er að það sé svo gott að eiga alla þessa samráðsbræður í málum sem ganga til rannsóknar og dómstóla menn verða innmúraðir í trúnaði sínum við sinn flokk eftir að hafa undirbúið rétta leið innan gæsalappa og fengið vitneskju um að aðförin væri með fullum vilja forustumanna varla trúað að svona neðanjarðarspilling sé til staðar þannig er því einnig farið með þingmenn og miðstjórn frjálsl sem ræddi þessi mál og önnur á fundi í síðastliðnum viku við eigum sem betur fer ekki neina aðkomu í klíkuskapinn í tölvupóstunum eða í matarboðin sem virðast vera aðdragandinn að því hvort fólk telji mögulegt að leita réttar síns við í frjálsl ætlum að hafa þá trú að treysta megi því að þeir víki úr máli sem því tengjast svo að almenningur missi ekki trú sína á íslenskt réttarfar aðkoma forsætisráðherra að einkavæðingu búnaðarbankans á sínum tíma var í meira lagi vafasöm og hreinn klaufaskapur af hans hálfu að huga ekki að vanhæfi sínu í því máli trúverðugleiki er ávallt meira virði en milljónatugir það er vandasamt að gæta hlutleysis í litlu fjölskyldu og vinaþjóðfélagi og ekki fæ ég séð að æðstu menn ríkisstjórnar sjálfstæðis og framsóknar hafi svo mikið sem reynt að feta slóð jafnræðis í öllum verkum og stöðuveitingum njóta flokksmenn þess að vera í forgangsröð nægir að minna á skipun dómara sendiherra sýslumanna og ritstjóra nú síðast ég vil óska nýjum sjávarútvegsráðherra velfarnaðar um leið vil ég leyfa mér að bera þá von í brjósti að hann hafi þrátt þá skynsemi og frumkvæði til að bera að opna fyrir innkomu nýliða í útgerð fækka kvótabundnum fisktegundum sjávarbyggðirnar mega alls ekki við því að dugnaðarsjómenn eigi ekki leið til þess að komast að í grunnatvinnuvegi þjóðarinnar hvernig væri komið fyrir bolungarvík ef þeir sem þar gera út hefðu ekki átt opna leið inn í útgerð smærri báta á sínum tíma sama má segja um samherjamenn ef þeim hefði ekki verið opnuð leið á sínum tíma inn í kvótakerfið væri staða eyfirðinga ekki sú sem hún er í dag í útgerð og fiskvinnslu við í frjálsl munum óhræddir leggja til þingmál og stefnu um hvernig megi koma nýjum mönnum að í útgerðinni án þess að þeir hafi fæðst með gullskeið kvótabraskskerfi er stórhættuleg fyrir okkar þjóðfélag það er ömurlegt hlutverk dugnaðarsjómanna að vera leiguliðar á óveiddum fiski annarra manna slíkt leigu og sölukerfi drepur niður frumkvæði einstaklinga til atvinnu í sjávarbyggðunum það er því miður margt líkt með leiguliðunum að fiskikvótunum nú og því vistarbandi sem fólk bjó við á íslandi fyrir hundrað árum síðan það má beina því til sjónvarpsins að endursýna þættina um það tímabil niðurlægingar okkar þjóðar þegar fáir áttu allt sem vistarmennirnir unnu sér inn annað en lélegt fæði og klæði nú er mönnum á nýjan leik þröngvað til að verða leiguliðar að lífskjörum sínum því miður þannig er eignarréttur kvótans í verki framkvæmdum uppgangi og þenslunni er mjög misskipt á landinu í dag segja má að mikið sé um að vera austanlands í verklegum framkvæmdum og húsbyggingum það fylgir álverstengdum framkvæmdum sama má segja um svæðið norðan hvalfjarðar og á suðurhluta vesturlandsins þenslan á stór reykjavíkursvæðinu nær einnig til borgarfjarðar og allt austur á suðurland sama verður ekki sagt um stóran hluta norðvesturkjördæmis um stóran hluta norðurlands og norðausturlands þar sem undirstaðan er byggð á sjávarútvegi á landbúnaði ásamt aukinni ferðamannaþjónustu ofurgengi íslensku krónunnar er að knésetja atvinnu margra þessara byggða samt á enn að skera niður verklegar framkvæmdir eins og vegagerð á næsta ári einmitt á þessum svæðum

undantekning samþykkt hefur verið að gera jarðgöng á stórhættulegum vegarkafla á óshlíð sem fyrst því ber auðvitað að fagna ég hef oft spurt að því hvað fjörutíu fimmtíu menn í vegagerð valda mikilli þenslu á skala verðbólgunnar við því fást ekki svör hvorki hjá ráðherrum eða talnafræðingum þeirra enda eru þau vart mælanleg og ekki lækkar verðbólgan þó að almannaskarðsgöngum og fáskrúðsfjarðargöngum sé lokið svo dæmi sé tekið niðurstaðan er auðvitað sú að fjörutíu fimmtíu manna hópur manna við vinnu í jarðgangagerð eða vegagerð mælist ekki í þenslunni hvað þá ef unnið er á svæði þar sem enginn hefur orðið þenslunnar var

en það er svo merkilegt að öllum þessum byggingum sem bankarnir lána til fylgir nánast engin þensla að þeirra mati svo tala menn um að rífa niður eitt stykki flugvöll sem nýbúið er að endurbyggja af því að það þurfi nauðsynlega að byggja fljótt á dýru lóðunum þar sem flugvöllur allra landsmanna er ég fagna því að f listinn í reykjavíkurborg hefur farið skynsemina ráða í sinni afstöðu til þess að flugvöllurinn verði hér í reykjavík áfram höfuðborg er miðstöð menningar og þjónustu og samgangna og hún þarf á flugvelli að halda okkur landsbyggðarfólki kemur það við hvaða aðgang við höfum að þessari höfuðborg okkur kemur það við hvar innanlandsflugið er staðsett okkur kemur það líka við þegar bara þarf að fresta framkvæmdum úti á landi þá er því logið að fólki að tveggja milljarða niðurskurður í vegagerð ráði niðurlögum verðbólgunnar en allt má vaða áfram í framkvæmdum á suðvesturhorninu hvar er nú jafnræðið og jöfnuður í stefnu þeirra sem ráða ríki og borg hvergi við í frjálsl höfum síðastliðin fimm ár flutt tillögu að bættum kjörum eldri borgara sem við kölluðum leið að tryggum lágmarkslífeyri ellilífeyrisþega við fögnum því að nú skuli fleiri flokkar á alþingi vera með málatilbúnað í svipaða veru varðandi bætt kjör eldri borgara sem er í sama anda og við höfum barist fyrir undanfarin fimm ár í ráðstöfun á söluverði símans vantaði tilfinnanlega á að einhverjum fjármunum væri varið til að bæta kjör eldri borgara og öryrkja ég ól þá von í brjósti að í fjárlögunum yrðu kjör eldri borgara og jafnvel öryrkja bætt það er nú öðru nær svokallaður bensínstyrkur er af þeim tekinn hafa eldri borgarar og öryrkjar eitthvað til saka unnið þolir ríkisstjórnin ekki málflutning þeirra fundu menn nú breiðu bökin sem bæta eiga tekjumissinn af niðurfellingu hátekjuskattsins á næsta ári hefði nú ekki verið nær að hækka persónuafsláttinn í tvö þúsund átta hundruð krónur á mánuði fyrir milljarðana fjóra sem eitt prósent tekjuskattslækkun kostar á næsta ári því miður horfir ríkisstjórnin ekki til bættra kjara eldri borgara og öryrkja né annarra með lágar tekjur í skattastefnu sinni við í frjálsl höfum lagst gegn því að vera að sækjast eftir sæti í öryggisráðinu og teljum að þeim fjármunum sem til þess á að kasta sé miklu betur varið í þróunaraðstoð við ríki og þjóðarbrot sem þurfa leiðsögn og hjálp til betra lífs og menntunar við fáum ekki séð að réttlætanlegt sé að ganga svo undir eigin metnaði og þjóðarleiðtogadraumum að til þess sé fórnað mörg hundruð milljónum það fé er betur komið til annarra verka og mannúðarmála að okkar mati stjórnarskrá íslands er nú til endurskoðunar í nefnd stjórnmálamanna og sérfræðinga við í frjálsl höfum talið að betra væri að gera landið að einu kjördæmi en að búa lengi við þessa skipan mála með þrjú geysistór landsbyggðarkjördæmi og götuskipta höfuðborg í tvö kjördæmi auk þess teljum við af fenginni reynslu að margt megi betur fara við framkvæmd kosninga lítið er farið að reyna á hvað gæti orðið samstaða um í nefndinni eitt virðist þó stefna í en það er að fólkið í landinu fái beina aðkomu að umdeildum málum með þjóðaratkvæði eins og jafnan áður munu þingmenn frjálsl styðja þau mál bæði frá stjórn og stjórnarandstöðu sem við